Ta současná směrnice je dobrým základem pro dosažení našich energetických i klimatických cílů, včetně těch ambiciózních závazků z Paříže. Toho ovšem dosáhneme pouze za předpokladu, že se odstraní některé její nedostatky, z mého pohledu především přílišná flexibilita.

Domnívám se, že poslanci v rámci výboru ITRE dali jasně najevo, že je zapotřebí efektivnějšího rámce. Rád bych zmínil alespoň několik bodů, které považuji za důležité v této zprávě. V první řadě je to otázka závazného čtyřicetiprocentního cíle v otázce energetické účinnosti. Jsem přesvědčen, že Parlament by měl opakovaně a jasně podpořit tento závazek, neboť pokud z něj slevíme, uzavřeme si tak cestu k vyšším úsporám, k podpoře inovací a také k posílení naší nezávislosti na dovozu fosilních paliv. Za druhé bych rád zmínil otázku energetické chudoby, kterou původní návrh prakticky opomíjel.

Zpráva apeluje nejen na Komisi, ale i na členské státy, neboť jak Komise, tak členské státy se dosud k této problematice stavěly velmi odtažitě. V tomto smyslu požadujeme posílení článku 7 a dále navrhujeme, aby byly stanoveny jasné cíle ve vnitrostátních akčních plánech energetické účinnosti. Na závěr bych chtěl ještě zmínit důležitou otázku odporujících si právních předpisů. Parlament aktuálně projednává revizi systému obchodování s emisemi který je s legislativou k energetické účinnosti i další legislativou propojen a kde v současné době dochází k významným překryvům. Místo konkurence mezi těmito předpisy musí fungovat jakási synergie, protože za všemi stojí jeden společný cíl. Považuji v tomto ohledu za naprosto zásadní, aby došlo k analýze vzájemných dopadů a aby Komise přišla s návrhem, který bude tuto situaci efektivně řešit.